Sans vouloir trop tarder, je vous dirai simplement que l'agriculture est le parent pauvre du budget.

Enfin, la capitulation qui vous conduit aujourd'hui à rogner les objectifs originels de la PAC assurer notre autosuffisance alimentaire, préserver des revenus décents pour les agriculteurs européens ainsi que garantir la qualité et, notamment, la traçabilité de nos produits.